Die COP 21 in Paris war ein großer internationaler Erfolg! Diesen internationalen Schwung, diesen Elan brauchen wir auch, damit der Gipfel in Istanbul ein Erfolg wird nein, er muss ein Erfolg werden. Und ich glaube, das, was wir von Seiten Europas vorlegen, kann gut dazu beitragen, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.

Ich will die Zahlen nochmal wiederholen, denn dann treten andere Dinge in den Hintergrund.

Bei 100 Millionen Menschen, die direkt von lebensrettenden humanitären Hilfen abhängig sind, erscheint die eine Million syrische Flüchtlinge bei uns relativ klein. Von den 100 Millionen sind ein Drittel Kinder und Jugendliche! Sie können ihr Leben alleine nicht schützen, sie brauchen Nahrung, Medikamente und ein Dach über dem Kopf. Das gilt auch für 60 Millionen Vertriebene Rekord seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der Bedarf ist größer geworden Innerhalb von drei Jahren, von 2012 bis 2015, ist er von 10 Milliarden US Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Enrique, vielen Dank für den guten Bericht, das ist eine gute Grundlage für die Verhandlungen in Istanbul.